Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous arrivons à la conclusion de plus d'un an de travaux intensifs, approfondis, sérieux, équilibrés à la lumière de la sauvegarde des droits fondamentaux, réalisés en s'attaquant au sujet majeur de notre époque, particulièrement sensible et grave et qui constitue aussi l'une des préoccupations principales de nos concitoyens. La menace terroriste ne connaît ni frontières matérielles, ni frontières immatérielles et c'est pourquoi, en prenant nos responsabilités politiques, et pas uniquement en travaillant sous un aspect technique, notre Parlement, par ses travaux, par les travaux de la commission, a ciblé ce qu'il convenait de faire pour développer, aux côtés des États membres, une véritable valeur ajoutée pour combattre ce fléau. Pour réaliser ces travaux, pour poser le diagnostic, la commission a constitué un véritable forum, une sorte de plateforme européenne sur le terrorisme, qui nous a permis d'écouter, d'auditionner, de rencontrer, de travailler, d'approfondir, de questionner tous les acteurs majeurs de l'ensemble de l'Union européenne. Deux objectifs tirer les leçons du passé, voir les bonnes pratiques, voir aussi les failles, et surtout se tourner vers l'avenir, à travers ces recommandations qui couvrent une multitude des défis qui sont posés à notre temps radicalisation, échange d'informations, coopération judiciaire et policière entre les services de renseignement, droits des victimes, lutte contre les moyens d'action des organisations terroristes. Nous appelons à la création d'un centre d'excellence pour prévenir la radicalisation et travailler au cœur des quartiers aux côtés des États. Nous demandons le renforcement des agences européennes, notamment d'Europol, qui doit devenir un véritable centre d'échange d'informations et de coopération en matière de lutte contre le terrorisme, une sorte de FBI européen. Un travail à mener également avec Eurojust, avec la demande d'extension des compétences du Parquet européen, à terme, à la lutte contre le terrorisme. Sur le cœur du mandat, le rapport demande une approche du partage d'informations par défaut de toutes les données liées au terrorisme entre les États et les agences européennes concernées, sauf bien sûr sur les affaires en cours et sans altérer bien entendu non plus la protection des sources, qui est un élément majeur.